vegna þess mikla efnahagsáfalls sem þjóðin hefur orðið fyrir voru þeir flokkar sem standa að ríkisstjórninni sammála um það við myndun hennar að efna sem fyrst til almennra alþingiskosninga þannig að alþingi og ríkisstjórn hefði skýrt umboð í ljósi breyttra aðstæðna þær kosningar verða tuttugasta og fimmta apríl næstkomandi og þann dag rennur jafnframt út það umboð sem við alþingismenn fengum í kosningunum fyrir tæpum tveimur árum það mátti sjá strax

efnahagshrunið og sú ólga sem varð í þjóðfélaginu í kjölfar þess setti skýrt mark á þingstörfin umbrotin sem urðu í haust leiddu til þess að hér á þingi varð að afgreiða mikilvæg þingmál með skjótum hætti til að takast á við þann bráðavanda sem við blasti ber að þakka þingheimi öllum fyrir samstillt og skjót viðbrögð á hinum örlagaríku haustmánuðum á vetrar og vorþinginu var áfram tekist á við brýn viðfangsefni sem við blöstu í kjölfar bankahrunsins hefur mikill fjöldi þingmála verið afgreiddur á vorþingi með það að markmiði að leysa vanda heimila og fyrirtækja má segja að stór hluti þeirra laga sem afgreidd hafa verið á þessu þingi tengist þeim efnahagsáföllum sem við höfum gengið í gegnum þá verður þessa þings ekki síður minnst fyrir það að stjórnarskipti urðu fyrstu febr síðastliðinn þegar ríkisstjórn samfylkingar og vinstri hreyfingarinnar græns framboðs tók við er þetta í fyrsta sinn síðan nítján hundruð sjötíu og níu eða í heil þrjátíu ár sem minnihlutastjórn er við stjórnvölinn sömuleiðis eru þrjátíu ár liðin frá því að þing var síðast rofið fyrir mitt kjörtímabil einnig verður að nefna að aldrei hefur alþingi setið að störfum jafnnærri alþingiskosningum og nú hefur orðið

litlu færri en á öðrum reglulegum þingum alls voru afgreidd hundrað frumvörp sem lög og jafnframt hafa verið samþykktar þrettán þingsályktanir ég vil í því sambandi sérstaklega vekja athygli háttvirtra alþingismanna á því að á þeim stutta tíma sem minnihlutastjórnin hefur setið hafa fleiri nefnda og þingmannafrumvörp verið afgreidd á alþingi en sést hefur um langt árabil afgreidd frumvörp frá nefndum eru sautján og frá þingmönnum eru þau fimmta að þessu leyti hefur sú breyting að hér starfar minnihlutastjórn sett mark sitt á störf alþingis þetta er vonandi vísbending um aukið frumkvæði alþingis í lagasetningu kosningar eru ávallt tímamót og við lok þessa kjörtímabils munu margir alþingismenn hverfa af þingi sumir hafa ákveðið að bjóða sig ekki fram til endurkjörs aðrir hafa ekki hlotið framgang í prófkjörum og enn aðrir eiga ekki afturkvæmt hingað í þennan sal eins og gerist og gengur í þeim hópi alþingismanna sem hafa ákveðið að sækjast ekki eftir endurkjöri er forveri minn í embætti forseta alþingis á þessu kjörtímabili og á þessu þingi sturla böðvarsson

í vor hverfa af þingi margir forustumenn flokkanna með langa þingreynslu að baki í þeim hópi eru einstaklingar sem gegnt hafa trúnaðarstörfum á alþingi og aðrir sem þingflokkarnir hafa falið ráðherrastörf við höfum áður kvatt geir h haarde fyrrverandi forsætisráðherra og fyrrverandi formann sjálfstæðisflokksins og valgerði sverrisdóttur fyrrverandi utanríkis og iðnaðar og viðskiptaráðherra og síðastliðið haust kvöddum við guðna ágústsson fyrrverandi formann framsóknarflokksins þá lætur nú af þingmennsku ingibjörg sólrún gísladóttir fyrrverandi utanríkisráðherra og fyrrverandi formaður samfylkingarinnar vil ég fyrir hönd þingheims óska ingibjörgu sólrúnu góðs bata í þeim veikindum sem hún á við að stríða og óska henni alls hins besta í framtíðinni nokkrir þingmenn sem hafa verið í forustu á alþingi og ríkisstjórn hafa tilkynnt að þeir muni ekki sækjast eftir endurkjöri en í þeim hópi eru fyrrverandi ráðherrar þau árni m mathiesen björn bjarnason og magnús stefánsson enn fremur lúðvík bergvinsson formaður þingflokks samfylkingarinnar og kristinn h gunnarsson fimmta varaforseti alþingis sem tvívegis áður var varaformaður þingflokks auk kristins láta nú tveir aðrir varaforsetar af þingmennsku það eru þau einar már sigurðarson og guðfinna s bjarnadóttir vil ég þakka þeim og öðrum varaforsetum fyrir ágæta samvinnu við stjórn þinghaldsins þá vil ég nefna að nú lætur af þingmennsku ellert b schram sem er aldursforseti þingsins að lífaldri hann tók fyrst sæti á alþingi nítján hundruð sjötíu og eitt fyrir tæpum fjórum áratugum og hefur tekið sæti á alþingi með hléum þrisvar sinnum öllum þessum þingmönnum og öðrum þeim sem láta af þingmennsku og ég hef ekki nefnt vil ég þakka fyrir störf þeirra í þágu þings og þjóðar og óska þeim alls hins besta á komandi árum oft heyrast þær raddir að það sé mikilvægt fyrir lýðræðið að veruleg endurnýjun verði í þingmannahópnum við hverjar alþingiskosningar reyndin er sú að talsverð endurnýjun verður í kjölfar kosninga og ef til vill meiri en flestir gera sér grein fyrir á undanförnum áratugum hefur endurnýjun í þingmannahópnum þannig verið að jafnaði hátt í þrjátíu prósent stundum hefur hún verið áberandi mikil eins og nítján hundruð níutíu og eitt þegar tuttugu og fimm nýir þingmenn komu til þings en það var nær fjörutíu prósent þingmannahópsins við síðustu alþingiskosningar vorið tvö þúsund og sjö voru nýliðarnir litlu færri eða tuttugu og fjögur margt bendir svo til þess að veruleg breyting verði á skipan alþingis eftir þær kosningar sem nú fara í hönd þótt erfitt sé og ekki viðeigandi að spá í úrslit komandi kosninga má gera ráð fyrir að meira en helmingur þingmanna á næsta þingi muni hafa tveggja ára þingreynslu eða skemmri það má taka undir þau sjónarmið að regluleg endurnýjun á alþingi sé góð og mikilvæg en hitt skiptir ekki síður miklu að samfella sé í starfi alþingis og að mikilvægi reynslunnar sé ekki vanmetið ég vil einnig heita á alþingismenn og öll þau stjórnmálasamtök sem nú leita eftir stuðningi kjósenda og ganga til leiks með orðsins brand að vopni að heyja góða og heiðarlega kosningabaráttu sem megi verða okkur öllum til sóma ég vil að lokum þakka alþingismönnum og starfsfólki alþingis fyrir gott samstarf þann tíma sem ég hef gegnt starfi þingforseta